Předpokládám, že je nevinná, i když nevím, proč bych měl po tolika zkušenostech ještě věřit mediálním kampaním. Zásadně ale odmítám zneužívání Evropského parlamentu pro podporu dalších zbytečných a krutých válek. Jestliže vyjdeme z předpokladu, že válkou je ozbrojený konflikt s více než tisícem mrtvých za rok, pak v Sýrii již probíhá občanská válka. Stát bojuje s povstalci, kteří mají podporu ze zahraničí. Přitom se Brusel opět staví na jednu z bojujících stran. A my se opět pokorně vydáváme touto cestou, aniž bychom tušili, kdo vlastně onou povstaleckou stranou je. Naše upřímná podpora paní Rafah Nachedové může být také slepým zapojením se do kampaně na podporu nenávisti. Věřím, že rolí Evropské unie je zprostředkování míru.